L'internet que nous connaissons et utilisons aujourd'hui a pu se développer de façon organique grâce à la place libre accordée aux besoins des talents créatifs et novateurs, qui ont créé l'infrastructure et son contenu, pour le bénéfice de tous les citoyens.

Lors de la prochaine conférence mondiale des télécommunications internationales à Dubaï, une réglementation plus restrictive de l'internet pourrait être introduite par un traité révisé. Une réglementation de l'internet risquerait de nuire à l'innovation et à la croissance dans ce domaine, qui a tant contribué à l'économie mondiale. Elle risquerait de restreindre la croissance du trafic et de la circulation des données, d'accroître les coûts, de créer des contraintes administratives et de limiter la création de nouvelles entreprises. Il n'est pas dans l'intérêt de notre industrie d'étouffer le grand capital que l'internet représente. Il est encore plus important de noter qu'un grand nombre de pays qui visent une réglementation plus importante de l'internet, à travers les processus de Dubaï, ne partagent pas les mêmes valeurs que l'Union et le respect des droits de l'homme. Ouvrir à ces pays la porte d'un contrôle plus strict de l'internet comporte un risque important d'atteinte à la liberté d'expression, à la protection de la vie privée et à l'exercice légitime des dissidences politiques. Il est donc important de rejeter toute proposition en ce sens. C'est pourquoi l'Union européenne doit s'opposer à un élargissement de la portée actuelle de la réglementation sur les télécommunications internationales en ce qui concerne, notamment, les contenus et les contrôles du trafic. La Commission a participé activement aux préparatifs de la conférence. Nous nous attendons à des négociations très difficiles à Dubaï compte tenu de la position d'autres pays et de leurs attentes d'un nouveau traité.

Une grande vigilance et une bonne coordination entre nous, ainsi que beaucoup de travail sont indispensables.

les télécommunications internationales. La proposition de la Commission pour une décision du Conseil sur une position commune de l'Union européenne pour la conférence mondiale sur les télécommunications internationales a été adoptée le 2 août 2012 et a été transmise au Conseil et au Parlement européen. Notre position est de veiller à ce que tout changement à la réglementation sur les télécommunications internationales n'affecte pas les règles communes de l'Union européenne et ne change pas leur portée. La Commission et l'Union européenne sont d'avis que ceci n'est pas la plate forme appropriée pour définir des systèmes de tarification et de compensation. À l'heure actuelle, l'absence d'une réglementation spécifique sur les télécommunications et internet permet à l'Union européenne de prendre des mesures législatives ou réglementaires en matière de neutralité de l'internet que nous, Union européenne, estimons nécessaires. Les États membres adopteront sous peu une version révisée de cette proposition présentée par la Présidence. La Commission prend acte que les États membres ont indiqué leur soutien à la position de la Commission et que ce genre d'initiatives serait préjudiciable au développement futur de l'internet comme une plate forme de communication ouverte et novatrice.

Une voix forte de l'Union européenne est impérative pour assurer un résultat positif des négociations à Dubaï.